il cumulo con altri progetti o attività, VIA obbligatoria per tutti i progetti che hanno un impatto significativo sull'ambiente, monitoraggio post VIA, ma soprattutto tempi certi e procedure chiare per la consultazione pubblica e della popolazione interessata. Comprendo le perplessità espresse da molti relative a possibili ricadute negative e oneri burocratici ma rimane comunque importante il coinvolgimento massimo dei cittadini per il diritto alla salute e i diritti relativi all'ambiente e al paesaggio.